Hvala lepa za vprašanje. Gospod Kordiš, seveda se v marsičem ne strinjava, pravzaprav se ne strinjava v veliki večini stvari, ampak, tukaj se pa moram do neke mere z vami strinjati, zlasti ko ste omenili to pošto gospoda Muževiča. Tudi mene je to neprijetno presenetilo, ker potem težko, verjamem v dobronamernost nekaterih, vodilnih v sindikatu. Najprej naj jasno povem, da ločim med predstavniki sindikata in med zdravniki, tako kot v katerikoli drugi panogi. Tukaj ne smemo stvari čisto enačiti, je pa res, da je bil Zakon o o zdravstveni dejavnosti, v prejšnjem mandatu, seveda, je bil dodan en sam stavek, ki pa je zelo pomemben, in sicer, sedmi odstavek triinpetdesetega c člena, to pa, je ravno tisti člen, ki omogoča tovrstno, tovrstno, sklepanje pogodb. Moram tudi jasno povedati, ker se mešajo pojmi koncesijsko zdravstvo je znotraj sistema javnega zdravstva, koncesija ne pomeni čistega zasebništva in koncesionar opravlja, storitev v okviru javnega zdravstva, čisti zasebniki so pa nekaj drugega. Prizadevali si bomo, ja, da vnesemo ta popravek v ta zakon, ker, očitno ravno na podlagi tega se zdaj dogaja to, kar se dogaja. Samo, mene ne skrbi toliko, samo privatizacija, pa neprivatizacija, pa to, ampak me skrbi bolj to, kako se bodo čakalne dobe znižale, kako bodo imeli pacienti, obravnavo tako, kot si jo zaslužijo, in seveda tudi nisem nasprotnik zasebnega zdravstva. Tudi zasebno zdravstvo mora obstajati. Vendar zasebno zdravstvo seveda ne omogoča dostopnosti vsem in tukaj tiči problem. Bi pa povedal, da vendarle ni vse tako slabo. U pol leta, od oktobra do marca, so se tudi čakalne vrste nekoliko skrajšale. Skupno število čakajočih se je zmanjšalo za štirideset tisoč sto osemdeset oziroma za štiriindvajset odstotkov. Od tega se je število čakajočih na prve specialistične preglede zmanjšalo za več kot petnajst tisoč šeststo oziroma za petino. Število čakajočih na terapevtske in diagnostične posege pa se je zmanjšalo za štiriindvajset tisoč petsto oziroma za več kot četrtino. V istem obdobju, torej od oktobra do marca, se je skupno število čakajočih nad dopustno čakalno dobo zmanjšalo za dvajset tisoč šestdeset pacientov oziroma za devetindvajset odstotkov. Od tega se je število čakajočih na prve specialistične preglede zmanjšalo za pet tisoč sedemsto petdeset oziroma sedemnajst odstotkov. Število čakajočih na terapevtske in diagnostične posege pa se je zmanjšalo za štirideset odstotkov, in sicer, štirinajst tisoč tristo deset. To pomeni, da se čakalne vrste vendarle znižujejo, ne tako še, kot bi si vsi to želeli, vendar, neki napredek je in, kar se tiče, privatizacije, seveda ji nasprotujemo in bomo še naprej vlagali v javno zdravstvo. In ta člen, smo za to, da se spremeni. To to smo že govorili tudi s prejšnjim ministrom, zato ker očitno ta člen omogoča, določene, sindikalne aktivnosti, ki ta hip niso ravno na mestu. S sindikati bomo vodili dialog oziroma ga minister že vodi, tako da se strinjamo, da so tudi zdravniki, mnogi, preobremenjeni in da so težave, vendar z nekimi grožnjami in nekim, ne vem čim vse, slikanjem vsega črnega in in tako naprej, tudi ne bomo prišli daleč, tako da moramo vsak od nas opraviti svojo nalogo. Hvala, gospod predsednik, gospod poslanec želite dopolnitev. Izvolite.